De aanslagen van 20 januari in Kano, waarbij meer dan 150 mensen werden gedood, de ontvoeringen, de mislukte reddingsacties en de tragische gebeurtenissen van het afgelopen weekeinde, waarbij een zelfmoordaanslag op een kerk met tenminste drie doden leidde tot een wraakactie met tien doden tot gevolg. Die explosieve spanningen tussen de bevolkingsgroepen toont de onmacht aan van de Nigeriaanse overheid. Om stabiliteit te creëren zal er een dialoog moeten zijn tussen de religies en tussen de regio's, maar bovenal moet de rechtsstaat functioneren zodat deze misdaden niet ongestraft blijven. De rijkdom van Nigeria zou het land een enorme welvaart moeten opleveren en het tegendeel is waar. De olie lijkt louter problemen met zich mee te brengen, zoals milieuvervuiling, ontvoeringen van buitenlanders, winsten die wegvloeien naar rijkere landen. En wij, de Europese Unie en haar burgers, kunnen een belangrijke rol spelen bij de stabilisatie van Nigeria. Als niet alle winst van de oliewinning naar de grote internationale bedrijven zoals Shell zou gaan, dan zou de lokale bevolking ook profiteren van deze lucratieve inkomstenbron. En als deze grote internationale bedrijven nu eens netjes belasting zouden afdragen, dan zou de overheid sterker kunnen worden. Daarom moet die transparantierichtlijn er ook snel komen, zoals ook mijn collega Judith Sargentini net heeft gezegd. Een eerlijk verdeelde welvaart is een garantie voor stabiliteit. In de nieuwe plannen voor het externe beleid van de Unie nemen principes zoals democratie en rechtsstaat, vrede en veiligheid een belangrijke plek in. Hoe de Europese Unie, en hoe de hoge vertegenwoordiger in het bijzonder, Nigeria zal bijstaan bij de huidige ontwikkelingen, zal duidelijk maken wat deze principes ons in de praktijk waard zijn.